Sentimos frustración, pero no podemos decir que sintamos angustia, porque angustia se siente cuando se intenta sobrevivir bajo las bombas.

Sabíamos que Turquía iba a atacar, y sabíamos también que iban a escapar yihadistas peligrosos y que podría generarse toda una espiral de revitalización del mundo de Dáesh y del terrorismo lo sabíamos porque estábamos avisados. Los europeos hemos perdido la oportunidad, antes de que los Estados Unidos escapasen, de poder actuar con un tribunal penal internacional, de poder evitar la impunidad, de poder actuar sobre los menores europeos que están en la zona hemos perdido todas esas oportunidades. Y el motivo es que somos un gigante comercial pero no somos un gigante político. En un mundo globalizado, la violencia, las catástrofes y este tipo de conflictos geoestratégicos nos afectan.

Estamos todavía intentando regular una crisis migratoria que viene de estos avisperos.